Domnule comisar, în România se află o mare parte a pădurilor virgine din Europa. Deși pădurile ar trebui protejate pentru rolul lor esențial în conservarea biodiversității, defrișările în masă în zonele protejate continuă.

Domnule comisar, ceea ce avem pe foaie nu este identic cu ceea ce avem în realitate.